virðulegur forseti ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir já auðvitað voru margir sem vöruðu við ýmsu bæði ég og háttvirtur þingmaður og eflaust hinir sextíu kollegar okkar hér í þinginu

en sá fellibylur sem gengur yfir heiminn í dag

er langtum meira en nokkur spáði nokkru sinni fyrir eða sá nokkru sinni fyrir ég undirstrikaði það bara til þess að undirstrika það hversu alvarlega staðan væri um hitt um eftirlitsstofnanirnar okkar og það sem hefði mátt gera

og eflaust margt sem hefur verið gagnrýnivert það sem ég var hér í ræðu minni að segja var hins vegar þetta að þegar öll þau smáu atriði og einstöku þættir svona falla í gleymskunnar dá og menn horfa yfir þetta tímabil sem liðna sögu munu menn skýra hana þannig að árið nítján hundruð níutíu og fjögur hafi lítil þjóð reynt að fara inn á gríðarlega stóran markað og haldið að hún þessi litla þjóð gæti með sínum litlu eftirlitsstofnunum og sínum litlu pólitísku völdum og sínum litlu varasjóðum tekið þátt í þeim leik og hún hafi lært þá hörðu lexíu í hinum stóra og harða heimi viðskiptanna að það er ekki hægt að fá allt fyrir ekkert svo vona ég að lærdómurinn verði líka sá að þess vegna hafi hún tekið ákvörðun um að verða fullgildur